Hvala. Glejte, o tem naravnem ravnovesju sem prej govoril, ne. Že zadnjič na odboru je strašil šakal, ampak, je pa takole, ne. Volk je naravni sovražnik šakala. Ko odstraniš volka, se bo pač razmnožil šakal in potem boste šli pač streljat šakala in tako izgleda pač, začne se z divjadjo, nadaljuje pri zvereh in, skratka, ko poslušam to, se mi zdi, da je bolj kot uravnavanje naravnih ravnovesij nekaterim pač, celotna stvar pač strinjanje.